Señor presidente, qué duda cabe de que la dimensión social debe estar al mismo nivel que la dimensión económica o monetaria.

Este marco comunitario de política social y de empleo es importantísimo para crear un proyecto sólido europeo que tenga como objetivo a los sectores vulnerables. Hay que defender el principio de igualdad, el principio de no discriminación, la igualdad entre hombre y mujer, la incorporación de las personas con discapacidad a todos los sectores sociales, el apoyo activo para el empleo para las personas con discapacidad y el apoyo también a sus familias. Como he dicho, hay que luchar contra la discriminación de todos los colectivos

También hay que negociar condiciones laborales justas, con protección social y pensiones justas. No hay un modelo de talla única, pero sí que hay unos principios que unen a todos los Estados miembros. Está en juego el principio de la Unión y por eso, a la comisaria, a los comisarios, todo el apoyo para que regulen este marco social y político, este pilar social europeo.